Signora Presidente, onorevoli colleghi, il tema dei diritti delle donne è un tema importante sempre e lo è ancor di più e a maggior ragione quando riguarda paesi che si stanno incamminando verso la normalizzazione dell'acquisita democrazia. È molto importante però che questo tema venga osservato sia nella cittadinanza, come si fa normalmente, ma anche nella sfera del lavoro. Le donne sono oggettivamente un soggetto debole nel mercato del lavoro e lo sono ancora di più quando la crisi incalza e quando produce danni rilevanti, come quelli che sono di fronte agli occhi di tutti. Per questa ragione bisogna prestare un'attenzione specifica e particolare a tutto ciò che riguarda le modalità e i contenuti dell'attività lavorativa delle donne, che spesso hanno difficoltà a trovare un impiego che è un impiego spesso povero perché non ha elementi di conoscenza sufficienti e il più delle volte sono anche penalizzate quando realizzano la loro attività, perché sono discriminate rispetto agli uomini sul piano della retribuzione o dei diritti concreti. Per cui è auspicabile che sempre si guardi alla cittadinanza e contestualmente al lavoro.